Señor Presidente, mi Grupo apoya este informe y agradece a la ponente su disposición a aceptar algunas sugerencias que han permitido mantenerse estrictamente en el campo de la comitología, aunque dando también un toque de atención a la Comisión sobre la urgencia de abordar, sin más tardanza, una revisión completa del Reglamento de control, no solo para adecuarlo a la nueva política pesquera común, sino para que el sector no tenga que moverse en una neblina de modificaciones en la que cualquier error de interpretación puede entrañar consecuencias muy graves en forma de sanciones. Hay que recordar que ya tenemos sobre la mesa —como han indicado las dos personas que han hablado antes que yo— la propuesta ómnibus para adaptar las disposiciones de la nueva política pesquera común a la prohibición de descartes, que contempla más de treinta modificaciones de la versión anterior de este Reglamento de control. Por tanto, es deseable que en un futuro usted, o el próximo Comisario, plantee una revisión en profundidad de este Reglamento. La segunda reflexión que me provoca este informe es la necesidad de ser muy prudentes respecto al uso de los actos delegados. Nadie menos sospechosa que yo de querer hurtar derechos al Parlamento, pero querría dejar aquí la reflexión de que, en ciertos casos, habría que ser cautos y plantearse hasta dónde puede abarcar realmente este Parlamento su misión de control, sobre todo en el caso de comisiones con pocos miembros y pocos medios. Comprometernos a una obligación institucional que luego no podamos llevar a cabo con las debidas garantías tendría el riesgo de convertirse en el reverso de la moneda.